Monsieur le Président, la résolution de notre Parlement montre que notre institution n'a aucun sens critique, dans ce domaine comme dans tant d'autres, à l'égard des dogmes qui nous sont assénés. En effet, de nombreux savants pensent que la fameuse courbe exponentielle du réchauffement climatique en forme de crosse de hockey est en réalité une fabrication graphique.

Le niveau de l'eau n'est pas près de surmonter le Bangladesh, au contraire.

L'alternance de périodes chaudes et de périodes froides s'est produite à plusieurs reprises dans notre histoire, y compris tout récemment, en dehors de toute activité humaine. Elle a sans doute des causes astronomiques et non les gaz prétendus à effet de serre. Tant qu'il ne sera pas répondu à ces questions, on pensera forcément qu'il y a peut être là un dogme idéologique magnifique de nature à justifier l'avènement d'un gouvernement mondial.